Señor presidente, señor comisario, Europa, la Unión Europea, se enfrenta a retos ambientales sin precedentes y la pérdida de biodiversidad es uno de ellos. Como ya se ha dicho, estamos asistiendo a una situación realmente de emergencia porque el 73 de los ecosistemas terrestres en la Unión Europea y el 40 de los ecosistemas marítimos se encuentran en una situación de degradación y de riesgo. De hecho, podemos estar entrando en una etapa que podemos denominar la sexta extinción masiva ―y lo dice la Agencia Europea de Medio Ambiente―, porque el número de especies que se extinguen día a día es el mayor que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad.

Tenemos que afrontarlos, y es lo que el Parlamento quiere hacer con esta Resolución, pedirle a la Comisión una mayor ambición en la nueva estrategia de protección de la biodiversidad y que esa mayor ambición en nuestra estrategia europea sea la carta de presentación en la próxima reunión de la COP 15 en China.

2050 objetivos jurídicamente vinculantes para restaurar zonas enormemente degradadas y hábitats degradados en peligro de extinción.

No se puede tener más ambición con menos presupuesto. Un 10 del nuevo marco financiero tiene que estar asociado específicamente a la protección de la biodiversidad y, desde luego, tenemos que trabajar conjuntamente con todos los agentes que tienen que ver con los elementos decisivos para la protección de la biodiversidad.